Za třetí, jaké jsou možné přínosy a ztráty z ustavení takové unie plynoucí? Za čtvrté, jde o proces, který si voliči přejí a o jehož důsledcích jsou skutečně informováni?

Probíhající hluboká krize eurozóny ukázala, že vytvoření politického projektu společné měny, tedy vytvoření měnové unie v prostoru, ve kterém nebyla dříve vytvořena unie fiskální s daňovou a rozpočtovou centralizací, bylo krokem chybným. Současný vývoj ovšem ukazuje, že ani fiskální unii nelze bez vytvoření centrální politické unie dosáhnout. A je sporné, zda si občané jednotlivých členských států takovou politickou unii vůbec přejí. Já v téhle té chvíli dokonce děkuji panu kolegu Duffovi, který v jedné ze svých odpovědí dnes odpoledne to řekl naprosto přesně a pregnantně, jaká musí být budoucnost takové politické unie. Ve struktuře návrhu bankovní unie sice jde o zřízení jednotného dohledu nad bankami v eurozóně, ale jde zejména o vytvoření Evropského systému pojištění vkladů a společného systému pro ozdravení a restrukturalizaci bank. Právě zmíněné dva poslední pilíře ovšem přinášejí významná rizika. Společné pojištění vkladů a restrukturalizačních fondů vytváří záchrannou síť, která zvyšuje míru morálního hazardu. Přesun dohledu na nadnárodní úroveň může prohloubit asymetrii mezi místními bankami a regulátory. Dalším problémem je, že bankovní unie vzniká zvláštní, já bych to nazval salámovou metodou, v jejímž průběhu nejprve vznikne systém bankovního dohledu, a automaticky se očekává, že nadnárodní systém pojištění vkladů a celoevropský systém ozdravení bank budou bez problému následně schváleny. Ukazuje se, že různé členské státy ukazují různou míru ochoty se k riskantním návrhům připojit. Hrozí tak stav, ve kterém architektura bankovní unie nebude plně dokončena a vznikne víc problémů než přínosů. Každopádně platí, že bude li bankovní unie dokončena, změní státoprávní podobu Unie na desetiletí dopředu. Bude milníkem v historii integračního procesu a takové zásadní rozhodnutí nesmí probíhat za zády voličů bez jejich souhlasu. A tady bych chtěl pochválit oba zpravodaje, jak paní Thyssenovou, tak pana Giegolda, neboť tohoto okamžiku, tohoto úzkého místa oni jsou si v projednávání vědomi.